hæstvirtur forseti vegna síðustu orða hæstvirts forseta vil ég taka það fram að þingflokksformenn þurfa að fá upplýsingar á þingflokksformannafundum um þá hluti sem hér eru til umfjöllunar til dæmis ef það er samgönguþing sem gert er ráð fyrir að þingmenn úr samgöngunefnd sitji á sama tíma og verið er að setja á dagskrá málefni samgönguráðherra það er ekki hægt að gera þá kröfu til þingflokksformanna að þeim sé þetta kunnugt það verður að vera í verkahring stjórnar þingsins að upplýsa um svona hluti og tryggja að svona árekstrar verði ekki

atkvæðagreiðslu allsendis óundirbúið það gerðu engir þingmenn ráð fyrir því fyrir fram að hér yrði lengdur fundur enda hafði það ekki verið rætt á síðasta fundi þingflokksformanna